Wir sprechen mit dieser Auszeichnung unsere Solidarität und auch unsere Bewunderung für eine Frau und einen Mann aus, die sich beide der Angst und Einschüchterung im Iran nicht beugen wollen und beschlossen haben, das Schicksal ihres Landes ihrem eigenen persönlichen Schicksal überzuordnen. Nasrin Sotudeh hat sich an vorderster Front für den Rechtsschutz für Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und oppositionelle Aktivisten eingesetzt. Wegen dieser mutigen und großmütigen Taten wurde sie ihrer Familie entrissen und unter Anklagen wie Propaganda gegen die Staatsführung oder Angriff auf die nationale Sicherheit zu elf Jahren verurteilt. Meine Damen und Herren, wenn der Kampf für Freiheit, wenn der Kampf für die Menschenrechte, für die persönliche Würde, für die Freiheit vor Folter und der Todesstrafe, für die Meinungsfreiheit und die Gerechtigkeit im Strafverfahren ein Angriff auf die nationale Sicherheit ist, dann unterstützen wir diese Menschen im Angriff auf die nationale Sicherheit eines Regimes, das keines dieses Grundrechte achtet.

Wie in jedem guten Portrait stellt dieser Mann dabei nicht nur die Verdienste, sondern auch die Widersprüche und die Alltagsprobleme der Iraner dar. Aber ganz klar, nichts fürchten Staatsregime mehr, als dass die bittere Realität, die in den Ländern herrscht, dargestellt wird.

Und wir sagen ihnen laut und deutlich Ihr seid nicht alleine! Und ich hoffe inständig, dass sie im Dezember persönlich nach Straßburg in unser Haus kommen können, um ihren Preis entgegenzunehmen. Und ich rufe die iranischen Behörden hiermit auf, alles zu tun, um dies zu ermöglichen.

Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, meine Damen und Herren ich bin jetzt seit 1994 in diesem Haus und seit 1994 an allen Sacharow Preisverleihungen in unterschiedlichen Funktionen beteiligt gewesen Ich habe noch nie erlebt, dass die Konferenz der Präsidenten einstimmig, also ohne irgendeinen anderen Vorschlag, den Sacharow Preis verliehen hätte!